Die Bevölkerung erwartet zu Recht, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen.

Die maßvollen Erweiterungen sind angebracht, die Überführung in eigenes Eigentum senkt Kosten. Kritisch sehen wir aber die manchmal zu spät einsetzende Modernisierung, was dann Kosten unverhältnismäßig steigen lässt. Wir fordern eben nicht, auf der Basis zusätzlicher Erweiterungen der Europäischen Union zu planen, sondern wollen die qualitative Verbesserung der bestehenden Substanz. Wir sollten immer vorsichtig sein, wenn wir uns eigene Denkmäler setzen wollen. Wenn Lux Preis, dann bitte nicht als elitäres Projekt für ganz wenige, sondern mit breiter Wirkung. Ich finde, auch das Haus der Geschichte hätte man besser mit schon bestehenden Einrichtungen für Besucher zusammenführen müssen, auch das würde mehr Bürgernähe und Kostenbewusstsein zeigen. Mit gutem Beispiel vorangehen, heißt aber auch, mit der Zeit gehen. Die neuen Spielregeln zwischen Kommission, Rat und Parlament geben uns mehr Macht im Gesetzgebungsverfahren, und hier ist die Aufwertung der wissenschaftlichen Dienste genau richtig. Aber auch unser Anspruch, dass hier fern von jeder Ideologie gearbeitet werden muss, muss dann wirklich auch gelten. Mit der Zeit gehen heißt auch, unsere Dolmetscherdienste zu reformieren Einmal was die technische Ausstattung betrifft, aber auch die Arbeitszeiten müssen effizienter und gerechter eingeteilt sein. Leider sehr aktuell ist auch die Sicherheit im Europäischen Parlament. Kostenbewusstsein Ja, aber das darf nicht so weit führen, dass wir die Sicherheit von Besuchern, Mitarbeitern und Abgeordneten gefährden. Es ist manchmal besser, wenn wir eigene Sicherheits und Fahrdienste haben, als uns in die Hände unkontrollierbarer Privatdienste zu begeben. Auch baulich sollten wir wirklich nicht am falschen Ende sparen. Zum Schluss Abbau von Privilegien. Sünden der Vergangenheit werden nach und nach aufgearbeitet, beim Catering wurde einiges erreicht, der freiwillige Pensionsfond ist immerhin geschlossen, aber die Aufarbeitung der finanziellen Altlasten muss jetzt viel schneller gehen. Wir fordern jetzt endlich die Ergebnisse und Empfehlungen der externen Prüfung des Fonds! Abbau von Privilegien und Vorbildfunktion heißt auch, dass es keine Vermischung von Präsidentenfunktion und Wahlkampfauftritten geben darf.

Zum Schluss noch ein Wort zu den Abgeordneten selbst Ja, Pensionsfonds, Pauschalen für Flugreisen, Catering, vieles andere hier wurden viele Altlasten abgeschafft. Gut so, weiter so, aber das darf am Ende nicht so weit gehen, dass das Wohl und Weh des Images der EU nur zu uns und in unsere Büros verlagert wird.

Wir sparen jetzt beim Kaffee, jetzt sparen wir auch beim Wasser, und einige wollen uns zwingen, hier aus den eigenen Reihen heraus, unsere Telefonrechnung, unsere Bewegungsprofile, alles ins Netz zu stellen.

Unser Job hat einen Wert, und wir sollten uns deshalb nicht unter Wert verkaufen, auch das wird im Bericht aufgegriffen.